Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią miała na celu zagwarantowanie otwartości i wymiany gospodarczej.

Przystępując do umowy, władze szwajcarskie miały także pełną świadomość tego, że będą następować kolejne rozszerzenia Unii, a porozumienie to nie pozwala na jakiekolwiek rozróżnienia pomiędzy jej obywatelami. Wprowadzenie ograniczenia liczby pozwoleń na pobyt stały dla obywateli ośmiu najmłodszych członków Wspólnoty dziwi tym bardziej, że przez ostatnie lata nie wyartykułowano żadnych zastrzeżeń. Również władze większości kantonów są przeciwne takiemu rozwiązaniu, argumentując, że rynek pracy nie jest zagrożony przez imigrantów. W mojej opinii interpretacja zapisów porozumienia oraz protokołu sprzed ośmiu lat przez Szwajcarię jest niewłaściwa. Unia Europejska przystępowała do nich jako całość i jako całość winna być traktowana. Oznacza to, że Szwajcaria nie może stosować tych umów w stosunku do poszczególnych krajów, a jedynie do całej Wspólnoty. Nie może zatem blokować pozwoleń na pracę obywatelom wybranych państw członkowskich. W tym względzie cieszy mnie jednoznacznie negatywne stanowisko Komisji dotyczące tej sprawy.

Siedmioletni okres karencji dla nowych krajów członkowskich minął bowiem przed rokiem i w tym czasie Szwajcarzy nie notyfikowali zamiaru sankcjonowania kwot. Mając na względzie doskonałe dotychczas relacje pomiędzy Brukselą, a także Warszawą, i Bernem, dbając o dalszy ich rozwój w pożądanym kierunku, zwracam się do przedstawicieli władz Szwajcarii z prośbą o zrewidowanie swojego stanowiska oraz właściwe stosowanie porozumienia. Apeluję do instytucji europejskich o podjęcie działań na rzecz rozwiązania tego problemu, a wszystkich państwa proszę o poparcie naszego wniosku w dzisiejszym głosowaniu.